Ak totiž hovoríme o viacročnom finančnom rámci Únie, hovoríme len o premietnutí politických priorít na určité obdobie do finančných pojmov.

Čoraz častejšie sa od našich občanov ozývajú obavy z ich vlastnej budúcnosti či oprávnené otázky smerujúce k tomu, o čom sa to vlastne hádame a čo konkrétne pre nich robíme. Zhoršujúca sa sociálna situácia ľudí naprieč Európskou úniou, prehlbovanie sociálnej krízy a jej vplyvov, enormný rast nezamestnanosti, znižujúca sa kvalita života, žiadna perspektíva pre mladých ľudí, to všetko je v príkrom kontraste s číslami vo viacročnom finančnom rámci. Vážení zástupcovia Komisie a Rady, občania potrebujú počuť, aké konkrétne opatrenia spravíme pre nich.